Otázkou je, jestli opravdu chceme mít bezvízový styk se zemí, která demontuje svobodu projevu, základy právního státu a její představitelé obchodují s Islámským státem a primárně brojí proti Kurdům, kteří naopak proti Islámskému státu vytrvale bojují. Tohle je opravdu velmi špinavá hra a pokud ji Evropská unie bude s Erdoganem hrát, uškodíme Kurdům a pomůžeme Islámskému státu.

A já od Vás v závěrečném slově chci slyšet, co s tím hodláte dělat. Jestliže to budete dále brát tak, jak berete ostatní věci, tak Vám garantuji, že turecký lid se bude mít ještě hůř a to i díky Vám a tomu, že jste nebyli schopni zasáhnout.